Doresc să aduc în dezbaterea de astăzi concluziile unui studiu recent care demonstrează că aproape jumătate din suprafața agricolă la nivel mondial dispune de o acoperire forestieră de cel puțin 10 Această suprafață agricolă acoperită de vegetație forestieră este echivalentă cu dublul suprafeței Amazoniei. Cred că este sugestiv pentru a ne da seama de valoarea acestei vegetații. Este evident că agricultorii s ar strădui mai mult să protejeze această vegetație dacă ar obține unele finanțări adecvate. Un alt element care ar putea fi luat, de asemenea, în considerare ar fi încurajarea sistemelor agroforestiere stratificate, care asociază culturile cu arborii.